Po vašem predlogu bo državni zbor odločil jutri, osemnajstega junija dva devetnajst v okviru glasovanj. In prihajamo na zadnjega prijavljenega, magister Andrej Rajh bo postavil vprašanje ministru za zdravje, Alešu Šabedru. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Za vas, v SAB-u, predstavlja zdravstvo eno izmed prioritet in sem spada seveda tudi ureditev kvalitete stavbnega fonda slovenskih bolnišnic in zdravstvenih domov. Že januarja sem v okviru poslanskega vprašanja, ki sem ga zastavil tedanjemu ministru za zdravje, opozoril, da v številnih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih, sistem hlajenja ni ustrezno urejen. Spomnil sem na takratni urgentni poziv zdravnikov iz UKC Maribor, o nevzdržnih bivanjskih in delovnih razmerah v naši drugi največji slovenski bolnišnici, saj so temperature v določenih sobah, predvsem kirurški stolpnici na področju ginekologije, infektologije in operacijskih dvoranah presegle trideset stopinj Celzija in več. Vročine so pred vrati in strah zaposlenih in bolnikov je seveda upravičen. Ministra sem tedaj vprašal, kakšni fazi so projekti sanacije. Minister mi je odgovoril, da tako UKC Maribor kot UKC Ljubljana nista bila grajena s centralno klimatsko napravo. In sta seveda potrebna celovite prenove. Kar seveda stane. Zavedam se, da je zagotavljanje sredstev velik problem in da bo vsa potrebna sredstva za izvedbo teh ukrepov nemogoče zagotoviti naenkrat. Vendar pa me vseeno zanima, ali ministrstvo kaj na tem področju dela. Jaz sem osebno zasledil v medijih določene zapise, da UKC Maribor izvaja določne ukrepe klimatizacije določenih prostorov, bi pa ob tem opozoril, da za potrebe energetske sanacije. Energetska sanacija ni ni, ne vsebuje projekte hlajenja, pa kljub temu so na razpolago sredstva Eko sklada. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite.